Monsieur le Président, chers collègues, nous aurons à voter demain sur la ratification de l'accord intérimaire de partenariat économique entre l'Union et la Communauté d'Afrique australe et orientale. J'espère, sincèrement, que nous trouverons une majorité pour le ratifier. Si cet accord n'est pas parfait, il constitue, néanmoins, une étape importante pour la normalisation de nos relations commerciales avec ces pays, depuis les accords de Cotonou. Réciproque, mais asymétrique, il permet de garantir la sécurité juridique de nos relations commerciales. C'est pour cela que je suis persuadé qu'une réouverture de ce dossier serait fortement préjudiciable, non seulement à la sécurité juridique, qui doit être associée à nos relations commerciales, mais, également, à la perspective de voir un APE complet voir le jour.

Nous avons toujours valorisé, dans notre politique de développement et dans notre politique commerciale, une approche régionale, mais également multilatérale. Je pense que cet accord, sans forcer l'intégration régionale, puisque quatre pays sur les onze de la Communauté d'Afrique australe et orientale l'ont ratifié, contribue fortement à inciter les pays partenaires à avancer ensemble. La dimension de développement est très présente, et j'en suis heureux. Outre, le chapitre sur l'aide au développement, en tant que tel, cet accord intègre ces pays dans le commerce mondial et leur donne des outils pour continuer à moderniser leur industrie. Par ailleurs, la suspension de l'aide au développement, en cas de violation des droits de l'homme ou de la démocratie, fait ses preuves. Il ne peut y avoir, effectivement, d'économie moderne sans droits de l'homme. La résolution sur la situation politique au Zimbabwe accompagnant la ratification l'illustre. Il est important de rappeler que ces valeurs universelles sont au cœur de notre action extérieure. Nous devons rester vigilants sur l'évolution de la situation au Zimbabwe.